Hvala za besedo, predsedujoči. Kolegu Horvatu se bom zahvalil za podporo k temu našemu amandmaju z velikim večjim delom njegove razprave se se se se strinjam. Tudi s tistim bolj ostrim delom razprave, ki je izpostavil ne samo, način, kako je ZUJF prišel v življenje, ampak tudi sledeče vlade, ki so imele v rokah škarje in platno pa iz svojih liberalnih izhodišč teh varčevalnih ukrepov torej ZUJF-a niso odpravile. Všeč mi je tudi, besedna veza zveza, ki jo je v to, svrho skoval, to je, "ugasnimo ZUJF". Mislim, da bom to začel redno uporabljati, torej "ugasnimo ZUJF", kolegice, kolegi. Danes to lahko naredimo na področju nadomestil za, bolniško odsotnost, ki so še kar na krizni ravni, znižana za deset odstotkov brez dobrega razloga. In tisti predstavniki oblasti in vladajočih političnih strank, ki ste naš amandma zavrnili, ki ste imeli toliko poguma, če tako rečem, da ste stopili za govornico, pogledali v kamero in delavcem v tej državi rekli: "Ne, mi pa ne podpiramo, da je vaša bolniška za deset odstotkov boljše plačana," in to utemeljevali z morebitnim absentizmom, torej namesto da bi ljudje delali, da rajši ostajajo doma pa kobajagi neopravičeno "cuzajo" bolniško nekaj takega, ne, to je tista podtalna logika vašega argumenta. Ta argument sem izzval, sem izzval s tem, da pri nas nimamo problem z absentizmom in ne bomo zaradi vrnitve bolniške na predkrizno raven kar naenkrat imeli razcvet, problemov z absentizmom, če kaj je problem, ki ga moramo naslavljati, prezentizem. Torej da ljudje pridejo v službo, pridejo delat tudi takrat, ko so bolni. Zdaj, če ste bili pač toliko, da ste zavrnili ta amandma oziroma ste predstavili stališča, ki zavračajo ta naš amandma, in pravijo, da bomo imeli kar naenkrat problem z absentizmom, bi zdaj rad slišal nadaljevanje a pa utemeljitev te trditve. Jaz pravim, da vi to, kar vi trdite, ne drži. Pravim tudi, pa jih ne bom zdajle ven povlekel, mogoče kasneje, pravim tudi, da moja stališča podpira statistika bolniških odsotnosti pa razredna dinamika, če želite brskati pod robovi družbe, dočim strahu pred nekim vsesplošnim absentizmom ne podpira ničesar.